Köszönöm a kollégáknak, a biztos úrnak a vitában elhangzott véleményeket, és a kollégáknak természetesen a döntésünket támogató szavakat. Elég világosan elhangzott Brok úr szájából, hogy igazából különbséget akarunk mi tenni a végrehajtó és a jogalkotói feladatok között. Nem az a célunk, hogy ez összekeveredjen, de ahogy itt egyértelműen elhangzott mind a jelentéstevők, mind a képviselők részéről, lehetősége kell legyen a Parlamentnek beleszólni abba a tervezésbe, abba a stratégiába, hogy a végrehajtás aztán valóban hatékonyan működhessen, és valóban

Pont a pénzek felhasználásáról elhangzó véleményekhez fűzném hozzá, hogy azért én nem gondolom, hogy bármelyik adófizető megkérdőjelezné annak a fontosságát, ha ezzel a demokratikus és emberi jogokat védő pénzügyi eszközzel emberéleteket, emberi jogi harcosok életét tudjuk segíteni, akár megmenteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy pontosan ez az az eszköz, ami bizony elfogadásra találna bármelyik előfizető részéről. Én nagyon komolyan gondolom azt, amit a biztos úr is elmondott, hogy a Parlament új illetékességi köröket kapott és erősebb jogokat Lisszabon után. Ezért nagyon szeretnénk, hogyha a Tanács és a Bizottság nyitottságot mutatna, hogy születhessen meg végre egy jó kompromisszum, hiszen mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek az eszközök valóban hatékonyan működjenek, és ehhez mindhárom intézményre szükség van.